Jeżeli ta dyrektywa wejdzie w życie, to przedsiębiorcy i obywatele będą mogli znacznie łatwiej porozumiewać się między sobą, będą mogli uzyskiwać znacznie szybciej aktualne i przejrzyste informacje. Dyrektywa pozostawia problematykę prawną rejestrów handlowych w gestii poszczególnych państw. Dyrektywa skupia się na aspektach technicznych.